Siamo qui per fare il punto sui risultati di questi memorandum e facciamolo, il punto. La produzione industriale greca nel periodo è calata del 30 il PIL reale è sceso del 25 un quarto della popolazione greca vive sotto la soglia di povertà e la popolazione greca è di fronte a una delle più grosse crisi mai vissute quasi mai vissute nella sua storia. Nel 2013 lo stesso Fondo monetario internazionale aveva dichiarato il fallimento delle politiche di austerità, aveva dichiarato di aver sottostimato gli effetti distruttivi dell' austerity Ma non solo nessuno dei responsabili all'epoca ha pagato, né Dijsselbloem né Juncker si sono dimessi anzi, qualcuno è stato promosso ma l'approccio del terzo programma è ancora più austerità. Ci avete fatto credere che il problema della Grecia fosse l'alto livello di debito pubblico in rapporto al PIL, e quindi che l'austerità fosse necessaria.

Dal 1993 al 2007 il rapporto debito pubblico PIL della Grecia è stato intorno al 100 completamente costante e inferiore a quello di paesi come Belgio e Italia, considerati più virtuosi.

Ce lo dice Vítor Constâncio in un discorso del 23 maggio 2013, in cui dice che il problema non era il debito pubblico ma il debito privato estero.

Eliminato il rischio di cambio, le banche del Nord hanno riversato credito su questi paesi speculando sui più alti tassi di interesse. Il vostro obiettivo era già chiaro dall'inizio non era salvare con questi programmi i cittadini greci, ma era permettere a queste banche che avevano speculato di recuperare i loro crediti e trasferire i debiti dai bilanci delle banche private ai bilanci pubblici.

L'Italia, tramite contribuzioni bilaterali e contribuzioni ai due fondi salva Stati, ha contribuito con più di 60 miliardi di euro di soldi pubblici per salvare le banche del Nord.